forseti ég flyt skýrslu íslandsdeildar þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál fyrir árið tvö þúsund og tíu af þeim málum sem fjallað var um á vettvangi þingmannanefndar um norðurskautsmál á árinu tvö þúsund og tíu leggur íslandsdeild áherslu á eftirfarandi atriði sem segja má að hafi verið í brennidepli fyrst ber að nefna níundu þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál sem haldin var í brussel í september síðastliðinn en umræða tengd skipulagningu hennar var fyrirferðarmikil á árinu mikið var rætt um helstu þemu á dagskrá ráðstefnunnar sem voru sjálfbær nýting lifandi auðlinda á norðurskautssvæðinu samvinna á sviði menntunar og rannsókna auk eftirfylgni við alþjóðlegt heimskautaár og loftslagsbreytingar fulltrúar íslandsdeildar lögðu áherslu á umræðu um öryggis og björgunarmál á hafi í ljósi afleiðinga minnkandi hafíss á norðurskautssvæðinu og fyrirsjáanlegrar opnunar nýrra siglingaleiða auk þess studdi íslandsdeild við frumkvæði íslands við gerð annarrar vísindaskýrslu um loftslagsbreytingar á norðurskautssvæðinu og afleiðingar þeirra fyrir vistkerfi og mannlíf svæðisins sem liggja á fyrir árið tvö þúsund og fjórtán þar sem þingmannaráðstefnan var haldin í evrópuþinginu í brussel var umræða um hlutverk evrópusambandsins á norðurskautssvæðinu áberandi og ljóst að mikill áhugi er á því innan sambandsins að taka virkan þátt í umræðu og stefnumótun um norðurskautsmál innan sambandsins það er vert að geta þess að þingmannaráðstefnan er haldin á tveggja ára fresti og þetta var í fyrsta sinn sem hún var haldin utan landanna sem eiga aðild að norðurskautsráðinu en fulltrúar evrópuþingsins eiga sem sagt

í öðru lagi var umræða um umhverfismál með áherslu á loftslagsbreytingar að venju mjög áberandi áhersla var lögð á aðlögun samfélaga á svæðinu í ljósi breyttra aðstæðna sem skapast með loftslagsbreytingar um með áherslu á lífsskilyrði og heilsufar íbúa norðurskautsins rætt var um mikilvægi þess að samvinna yrði um málefni svæðisins með sjálfbæra þróun að leiðarljósi þá var lögð áhersla á réttindi frumbyggja til náttúruauðlinda á svæðinu auk þeirra áskorana og tækifæra sem fram undan eru og ábyrgð strandríkjanna í þriðja lagi fór fram umræða um breytingar á starfsreglum þingmannanefndarinnar varðandi formennsku og varaformennsku hennar lögð var fram tillaga um það að formennska í nefndinni skiptist á milli aðildarríkjanna og komið yrði á varaformannsembætti þessi breyting gæti stuðlað að auknum skilningi þinga aðildarríkjanna á málefnum norðurslóða og verkefnum þingmannanefndarinnar var í fyrsta sinn kjörið í nýtt embætti varaformanns á fundi nefndarinnar í október og tekin ákvörðun að tillögu þórunnar sveinbjarnardóttur um að hefja undirbúning að því að koma á kerfi þar sem formennskan færðist á milli aðildarríkjanna með reglulegu millibili drög að fyrirkomulagi verða rædd á fyrsta fundi ársins tvö þúsund og ellefu og voru rædd á fyrsta fundi ársins tvö þúsund og ellefu sem fram fór í tromsö í febrúar síðastliðinn og ákvörðun tekin um breytingarnar í framhaldinu af öðrum málum sem voru áberandi í umræðunni hjá nefndinni á árinu tvö þúsund og tíu má nefna stefnu aðildarríkjanna í málefnum norðurskautsins áhersluatriði formennsku danmerkur í norðurskautsráðinu og nýtingu orkuauðlinda á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt á svæðinu það er vert að geta þess hvernig íslandsdeild norðurskautsráðsins er skipuð aðalmenn í henni eru guðfríður lilja grétarsdóttir háttvirtur þingmaður sem er formaður íslandsdeildarinnar í fjarveru hennar hef ég verið formaður en ég er varaformaður nefndarinnar og þriðji þingmaður í þingmannanefndinni er háttvirtur þingmaður kristján þór júlíusson frá sjálfstæðisflokknum varamenn voru sigmundur ernir rúnarsson margrét tryggvadóttir og unnur brá konráðsdóttir háttvirtir þingmenn og ritari íslandsdeildarinnar er arna gerður bang það er vert að geta þess án þess að það sé hér lesin þessi skýrsla frá orði til orðs þingmenn hafa tök á því að kynna sér efni hennar í þingskjölum að norðurskautsráðið bæði ráðherrasamvinnan og sú þingmannasamvinna sem þar fer fram er einstök í sinni röð aðild að henni eiga þau átta ríki sem teljast til norðurslóða það eru ísland danmörk noregur svíþjóð finnland rússland kanada og bandaríkin ég veit ekki til þess að samvinna af þessu tagi eða þessu lík sé til sambærileg nema ef helst vera skyldi samvinnan sem á sér stað innan norðurlandaráðs ástæða þess að þessi ríki tóku höndum saman að upphaflegri tillögu íslands sem varð til í norðurlandaráði á tíunda áratugnum er sú að hér er margra sameiginlegra hagsmuna að gæta fyrir þau lönd sem ekki bara eiga strönd eða land að norður íshafi eða að norðurskautinu heldur fyrir þau lönd sem eru norðan sextugustu og annarri breiddargráðu þar eru bæði miklir hagsmunir í húfi er varða náttúruauðlindir nýtingu þeirra sjálfbær nýtingu þeirra og verndun það býr fjöldi frumbyggja margar þjóðir innan þjóðríkja og þessir frumbyggjar hafa verið að leita réttar síns á síðustu árum og áratugum sums staðar með mjög glæsilegum og góðum árangri þar er einnig verið að glíma við umhverfisvanda sem á engan sinn líka og einkennist fyrst og síðast af hinum gríðarlegu loftslagsbreytingum sem eru að verða í lofthjúpi jarðar en þar má segja að norðurskautið virki eins og kanarífuglinn í kolanámunni hefur stundum verið sagt þar verð breytingar bæði fyrr og reyndar mun hraðari sums staðar en annars staðar á jörðinni því miður við þessu hefur þurft á bregðast í samvinnu bæði þingmanna og ekki síður vísindamanna frá þessum löndum og á milli þessara landa fer fram mikið og merkilegt vísindasamstarf bæði fræðimanna og nema og þá einnig þetta þingmannasamstarf að ógleymdu samstarfi ráðherranna það er nauðsynlegt að fara yfir þetta hér af því að hér er um samstarf að ræða sem ég hygg að sé ekki bara gagnlegt fyrir ísland heldur sé mjög mikilvægt og eigi að vera og sé vaxandi þáttur í utanríkisstefnu íslands eins og reyndar kemur fram í stefnu ríkisstjórnar íslands utanríkisráðherra hæstvirtur hefur lagt fram tillögu um stefnu í norðurslóðamálum hún hefur verið til umræðu í háttvirtri utanríkismálanefnd og ég veit ekki annað en að hún verði afgreidd þaðan þar erum við meðal annars í takt við þá samvinnu sem við eigum við önnur lönd innan norðurskautsráðsins að marka mjög skýra stefnu til frambúðar í málefnum norðurskautsins og þar eins og ég sagði áður er í mörg horn að líta það eru öryggismálin það eru umhverfismálin það eru réttindi frumbyggja það eru skipaleiðirnar það eru jafnvel hernaðarlegir hagsmunir alla vega margra þessara ríkja sem þarna eru og svo auðvitað eins og margir vita mjög vaxandi áhugi annarra ríkja og ríkjasambanda á málefnum norðurslóða það sést ekki síst í áhuga þingmanna á evrópuþinginu og þátttöku þeirra í þingmannasamstarfinu sem er mjög af hinu góða og styrkir það og síðan hafa önnur ríki stórríki á borð við kína og fleiri sem eru jafnvel á suðurhveli jarðar sótt það nokkuð fast að fá fasta áheyrnaraðild að ráðinu allt er þetta til umfjöllunar innan norðurskautsráðsins bæði innan þingmannasamstarfsins og gera sér ljós gildi þess hafi menn ekki gert það nú þegar sem ég vona nú að allir hafi gert og að sinna því sem skyldi bæði fulltrúa í háttvirtri utanríkismálanefnd og aðra sem hér starfa ekki síst í alþjóðanefndum sem tengist að sjálfsögðu tengist þetta starf starfi okkar í öðrum alþjóðanefndum hvort sem það er íslandsdeild norðurlandaráðs eða íslandsdeild nato eða öse eða þar fram eftir götunum ég vil að síðustu gera grein fyrir því frú forseti að ég lagði fram í framhaldi af því að þingmaður frá svíþjóð sem síðan lét af störfum og hafði bryddað upp á þeirri hugmynd i þingmannanefnd norðurskautsráðsins að við mundum rótera formennsku þingmannanefndarinnar ég hef lagt fram um það formlega tillögu fyrir hönd íslandsdeildarinnar sem er til umræðu innan ráðsins innan nefndarinnar og verður vonandi afgreidd á fundi þingmannanefndarinnar sem verður í reykjavík níunda júní næstkomandi við erum eindregið þeirrar skoðunar íslendingar að þarna eigi að vera þetta er samstarf á jafnréttis og jafnræðisgrundvelli og það sé bæði eðlilegt og gott og skynsamlegt að formennskan fari reglulega á milli landanna eins og varaformennskan þannig að allir sem taka þátt í samstarfinu þurfi að axla ábyrgð á því að halda samstarfinu gangandi í nokkru ár í senn hvort það verða tvö eða þrjú eða fjögur ár er óákveðið á þessari stundu en ég hygg að þorri þegar ríkja sem tekur þátt í samstarfinu muni styðja það á fundinum okkar í reykjavík

myndast gott samtal bæði á milli okkar þingmanna héðan frá alþingi og þá einnig samtal okkar við aðra þingmenn að sjálfsögðu og þingmenn evrópuþingsins og ég hygg að með því að sinna samstarfi í norðurskautsráðinu af samviskusemi og elju eins og ég hygg að hafi verið gert í gegnum áranna rás hér á hinu háa alþingi séum við ekki bara að njóta góðs af því heldur hafa íslendingar haft mjög margt fram að færa í þessu samstarfi og er þar kannski nærtækast að nefna skýrsluna sem kölluð er upp á ensku human development report sem unnin var af stofnun vilhjálms stefánssonar við háskólann á akureyri og er mjög merkilegt plagg og hið eina sinnar tegundar um þróun mannlíf og lífsskilyrða á norðurslóðum við höfum lagt það til og gerum ráð fyrir því að það gangi eftir að önnur slík skýrsla verði rituð og hún líti dagsins ljós vonandi eigi síðar en tvö þúsund og fjórtán það hefur verið mjög merkt og gott og þarft framlag íslenskra fræðimanna til þessa samstarfs og inn í raun þann gagnabanka sem verið er að skapa með beinum og óbeinum hætti í þessu samstarfi ég læt þá lokið upplestri mínum og hugleiðingum um starfið í norðurskautsráðinu og skýrsluna sem hér er undir þessa skýrslu rita ásamt þeirri sem hér stendur háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson og margrét tryggvadóttir